Voorzitter, we spreken vandaag over de financiering van terrorisme.

Eindelijk zien niet alleen wij, maar ziet eenieder het onlosmakelijke verband tussen de islam en terrorisme. Door de islam geïnspireerd en gelegitimeerd geweld is verantwoordelijk voor 99 van alle terroristische moorden in 2015 en 95 van alle terroristische moorden in 2016, aldus de jaarverslagen van Europol. Wanneer het over financiering van terrorisme gaat is het ook van groot belang om te bekijken naar de bekostiging van moskeeën en imams.

Op die manier wordt onze vrije westerse samenleving vergiftigd met intolerante islamitische haat.